Wie aber setzen wir die Einigkeit in der Analyse um in Aktion? Hier kommt der europäische Haushalt ins Spiel, der gemeinsame Haushalt, der ein investiver Haushalt ohne Konsolidierungszwänge ist, weil er keine Schulden hat. Ein hinreichend ausgestatteter, mit einer innovativen Struktur und der notwendigen Flexibilität versehener europäischer Haushalt ist das gemeinsame Instrument schlechthin, um in Europa bestehende Wachstumspotenziale zu heben, neue Perspektiven zu öffnen, um den globalen Wettlauf um Talente, Technologien und Marktführerschaft zu bestehen! Der gemeinsame europäische Haushalt ist unsere gemeinsame europäische Chance, unser Mehrwert! Das ist doch nicht so schwer zu begreifen, das schafft auch der Rat!